Paní předsedající, já také velmi vítám tuto zprávu, sice přichází na konci volebního období, ale berme ji tedy tak, že to může být velmi dobrý výchozí materiál pro příští administrativu, pro příští Komisi a příští Parlament. Osobně bych byl v té zprávě také trochu více ambiciózní v popisu konkrétních cílů a konkrétního rozvržení jejich naplnění. Osobně se přikláním k prvnímu scénáři celoevropské strategie.

Já bych doplnil ještě jedno téma, které zde nezaznělo a které já subjektivně považuji za důležité a které souvisí s udržitelným rozvojem a vztahem člověka k životnímu prostředí. A to je téma postavení zvířat. Jsem členem interskupiny zde, na půdě Evropského parlamentu, která podporuje nyní iniciativu Zákaz doby klecové ke zlepšení životních podmínek chovu zvířat v EU a zákaz klecových chovů. Myslím si, že když hovoříme o životním prostředí, o tom, jak zajistit důstojné životní prostředí pro lidi, neměli bychom zapomínat, že i téma postavení zvířat s tím byť nepřímo souvisí, a i toto téma bychom měli zmiňovat a nejen hovořit sobecky o našem životním prostředí.